képezhetik a klímaváltozás csökkentésére irányuló harcunknak. Ezért fontos, hogy a közlekedés társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait egyaránt figyelembe véve valamennyi közlekedési módunkat a fenntartható fejlődés szemszögéből alakítsuk ki. Úgy vélem, hogy a Bizottságnak, illetve a tagállamoknak feladata előmozdítani a fenntartható városi mobilitás bevált és innovatív gyakorlatainak hatékonyabb megosztását, valamint olyan közbeszerzési rendszerek létrehozását, amelyekben a környezeti teljesítményre vonatkozó követelmények e jelenleginél nagyobb mértékben szerepelnek.